Señor Presidente, la última semana, tres buques atuneros vascos bermeanos han sido nuevamente amenazados por los piratas de Somalia. Nos preocupa la reiteración de los ataques contra barcos pesqueros en la zona, la inseguridad y la inacción que perciben las víctimas por parte del Gobierno español ataques que pueden agravarse con la llegada de los monzones, tal y como lo están denunciando los pescadores. Por eso, y antes de que sea demasiado tarde, quiero decir ante esta Cámara que necesitamos escoltas militares armados en esos barcos, y con urgencia. Hay gobiernos europeos, como Francia e Italia, que lo han hecho, y ha dado resultado. Por ello, la Comisión debería recomendar a todos los Estados miembros medidas inmediatas y eficaces como ésta. Es urgente extender a las zonas de pesca los criterios de protección que se han establecido ya para las rutas de marina mercante. Esta Cámara tiene un problema, y así lo denunció en la Resolución sobre piratería el pasado 23 de octubre. Finalmente, reitero nuestra convicción de que Europa necesita una política exterior y de seguridad común que haga a las instituciones europeas más eficaces y creíbles ante este tipo de crisis.